á umliðnum sex áratugum hafa unnist stórir sigrar í því að samhæfa og samstilla löggjöf og réttindi íbúa á norðurlöndum undir forustu þess merka samstarfs sem hefur þróast millum þjóðþinga landanna innan norðurlandaráðs þetta samstarf hefur verið um margt einstakt á heimsvísu og fyrirmynd í samstarfi þjóða en þrátt fyrir þann mikla árangur sem samstarfið hefur sannarlega skilað er víða hægt að gera betur verkefnin eru ærin sem bíða frekari samráðs og samvinnu norðurlandanna í síbreytilegum heimi nýrrar tækni réttindamála og löggjafar að ekki sé minnst á áhrif á löggjöf og regluverki evrópusambandsins og annars víðtæks samstarfs evrópuríkja á stöðu og hlutverk einstakra landa og samstarfsins meðal norðurlandaþjóðanna norðurlandaráð hefur verið full meðvitað um þá annmarka sem eru til staðar í réttindamálum og margir þeirra hafa lagt stórar hindranir í veg fyrir bæði félagsleg og atvinnuleg réttindi og stöðu þeirra íbúa sem í lífi og starfi eiga búsetu atvinnu eða fjölskyldu milli hinna norrænu landamæra ef svo má að orði komast landamæri sem við viljum að séu nánast ósýnileg hvað réttindi og löggjöf snertir en þar eru því miður enn nokkrir annmarkar sem brýnt er að vinna bug á með samstilltu átaki til að fylgja þeim vilja eftir var umræða um stjórnsýsluhindranir sett sérstaklega á dagskrá þings norðurlandaráðs í kaupmannahöfn í nóvember á síðastliðnu ári þar fór fram bæði áhugaverð og hvetjandi umræða um að taka á þessum málum og vilji þingmanna var skýr frá öllum þjóðþingum og öllum flokkahópum

endurskoðuð samstarfsáætlun norðurlandanna á löggjafarsviði og jafnframt samþykkt að öll norrænu þjóðþingin tækju upp umræðu á sama tíma nú í apríl um þessi brýnu verkefni ég vil nota tækifærið í þeirri umræðu sem nú fer fram hér á háttvirtu alþingi og benda á nokkur brýn úrlausnarefni sem þjóðþing norðurlandanna þurfa að sameinast um lausn á hið fyrsta ég ætla að einskorða mig við atriðin sem snúa að almannatryggingum og vinnurétti og neytendarétti en þar er því af ýmsu að taka í því sambandi vísa ég meðal annars til áskorunar frá norrænu verkalýðssambandinu og sambandi norrænu félaganna sem hvatt er til þess að öllum stjórnsýsluhindrunum á vinnumarkaði verði rutt úr vegi eigi síðar en á árinu tvö þúsund og fjórtán ég til taka heilshugar undir þá áskorun þar má meðal annars nefna mismunandi rétt til örorkubóta ef einstaklingur býr á íslandi en stundar störf til dæmis í noregi til einhverra ára er viðkomandi tryggður þar sem hann starfar það er í noregi komi viðkomandi einstaklingur aftur til starfa í sínu heimalandi færast hans tryggingamál með honum heim

hér er úrbóta þörf mismunandi lífeyrisréttur byggir meðal annars vegna skorts á samræmingu lífeyriskerfum þá getur starfstengdur lífeyrir einstaklings sem á starfsævi sinni hefur starfað í fleiri en einu norrænu landi orðið lægri en ef við komandi hefði einungis starfað í einu landi hér er einnig úrbóta þörf við horfum á hindranir á vinnumarkaði vegna ólíkra menntakerfa og löggildingarkrafna á norðurlöndunum er erfitt fyrir starfsstéttir þar sem löggildingar er krafist að starfa í öðru norrænu landi þrátt fyrir starfsréttinda og þjónustuskipun evrópusambandsins um einn samræmdan opinn atvinnumarkað starfsþjálfun gengur ekki milli landa eins og háttvirtur þingmaður árni þór sigurðsson nefndi hér í ræðu sinni áðan starfsþjálfun getur ekki farið fram í öðru norrænu landi en viðkomandi á lögheimili því samkvæmt vinnumarkaðslöggjöf hinna einstöku landa á starfsþjálfun að fara fram í heimalandinu kannski ekki stórmál en sannarlega stjórnsýsluleg hindrun á vinnumarkaði í neytendamálum er hægt að nefna nokkrar hindranir í stjórnsýslu sem koma sannarlega á óvart á árinu tvö þúsund og tólf skilagjaldakerfi í norrænum löndum og einnig innan e s b eru ólík þess vegna er ekki hægt að fá greitt út skilagjald fyrir umbúðir dósir eða flöskur í einu landi sem keypt var í nágrannalandinu við þekkjum þetta vandamál sérstaklega í danmörku póstburðargjöld milli norðurlandanna eru allt að tvöfalt dýrari en gjöldin innan lands þetta hefur meðal annars umtalsverð áhrif á áskriftarverð á blöðum og tímaritum frá öðrum norðurlöndum almenn skilríki eru ekki samræmd og viðurkennd að fullu milli einstakra landa þetta hefur í för með sér takmarkanir og hindranir fyrir einstaklinga sem eru ekki búsettir í viðkomandi landi og vilja nýta sér til dæmis þjónustu pósts banka og fleiri stofnana einnig eru til staðar í dag talsverðar hindranir varðandi rafræn innkaup á netinu hvort heldur er fyrir opinbera aðila eða einstaklinga þar sem bæði kerfin sem netverslun byggir á eru ekki samræmd milli landanna frekar en löggjöfin sem starfað er eftir hér er sannarlega úrbóta þörf þetta eru nokkur dæmi langt í frá þau stærstu en dæmi úr hinu daglega lífi og starfi sem hindra eðlileg samskipti í verslun og réttarstöðu borgaranna

til að vinna með skipulegum hætti að þessum fjölmörgu verkefnum lagði þingmannahópur jafnaðarmannaflokkanna fram á nýliðnum vetri tillögu í einum níu liðum um lykiláherslur til lausnar á þessu brýna verkefni þar er meðal annars lagt til að norrænu ráðherranefndinni verði falið að forgangsraða mikilvægustu úrlausnarefnum og leiða þau mál til lykta samræma allt regluverk varðandi atvinnumarkað og menntamál milli landanna tryggja að norrænu þjóðþingin vinni markvisst að því að koma úrlausnarmálum til framkvæmda hvert á sínu heimasvæði taka upp virkara samráð og samvinnu við evrópusambandið um reglugerðarvinnu og setja niður sérstakan vinnuhóp til að fylgja þessu stóra verkefni eftir af fullum krafti svo nokkur áhersluatriði séu nefnd vinnan gegn stjórnsýsluhindrunum er mikilvæg og á að vera forgangsverkefni norðurlandaráðs hverju sinni markmiðið er að tryggja samræmdan rétt og fullt frelsi hvort heldur er einstaklinga eða viðskipta milli allra norðurlandanna og uppræta allar þær hindranir sem eru mögulega í vegi okkar til að ná því markmiði sem að er stefnt þarf skilning og samstillt átak umræða eins og sú sem fer hér fram í dag er ekki síst til þess að efla skilning og ná víðtækri samstöðu um það átak sem við þurfum að sameinast um norðurlöndin hafa sýnt það í verki á umliðnum árum og áratugum hversu þau eru megnug í samstarfi og samvinnu á öllum sviðum